Signor Presidente, onorevoli colleghi, a un anno e mezzo dal tentato golpe, siamo ancora a denunciare la morsa di Erdogan sulle libertà fondamentali dei propri cittadini, dentro e fuori il territorio nazionale. Al tempo stesso, la nuova offensiva lanciata ad Afrin contro le milizie curde, parte della coalizione internazionale contro Daesh, preoccupa non solo per ragioni umanitarie. Ufficialmente, l'attacco è stato sferrato contro la minaccia terroristica. La Turchia ha diritto a difendere la propria sicurezza, ma qui si tratta di una reazione sproporzionata per colpire invece una minoranza scomoda. Non sembra siano valutate neanche le ripercussioni internazionali derivanti dalla rottura del fronte anti ISIS, un rischio di destabilizzazione dai potenziali effetti devastanti. La Turchia è un partner strategico per l'Europa. Ciononostante, dobbiamo continuare a condannare le azioni del suo governo e rimanere fermi nelle conseguenze nelle relazioni con l'UE. Come chiesto dal Parlamento, i negoziati d'adesione vanno sospesi e poi formalmente interrotti, anche nella cooperazione economica e finanziaria, se Erdogan proseguirà a distruggere lo Stato di diritto. L'Europa deve far valere il suo peso.